frú forseti við þurfum að hefjast handa strax sagði hæstvirtur fjármálaráðherra hér í umræðunni áðan og það mætti ætla að þar hefði talað ráðherra sem nýlega væri sestur í ríkisstjórn staðreyndin er sú að ríkisstjórn sem hér situr er orðin hundrað daga og það er ákall frá almenningi í landinu að við horfum upp á róttækar aðgerðir í efnahagsmálum að öllu óbreyttu stefnir í það að tuttugu og átta þúsund fimm hundruð heimili verði komin í greiðsluþrot undir árslok ef við tökum mið af vísitölufjölskyldunni mun það snerta rúmlega hundrað þúsund íslendinga það þarf að grípa til aðgerða og við sáum það í febrúarmánuði við framsóknarmenn að til slíkra aðgerða þurfti að grípa þar sem við lögðum fram tillögu til þingsályktunar í átján liðum þar sem við báðum ríkisstjórnina um að koma í lið með okkur til þess að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða til þess að koma til móts við skuldug heimili og fyrirtæki í landinu því að ef það yrði ekki gert yrði staðan mögulega svo slæm að við gætum ekki stöðvað mjög skelfilega þróun hér á landi við hljótum að líta til þess frú forseti hvað gerðist meðal annars hjá frændum okkar færeyingum í upphafi tíunda áratugarins þegar hátt í þriðji hver einstaklingur á aldrinum tuttugu og fimm til fjörutíu og fimm ára yfirgaf landi á íslandi eru níutíu þúsund einstaklingar á þessu árabili og þeir eiga níutíu þúsund afkomendur þetta er sá fjöldi fólks sem mun fyrst setja niður í ferðatöskurnar og leita sér að nýjum atvinnutækifærum verði þau ekki til staðar hér á landi sá sem hér stendur er hluti af skuldugustu kynslóð íslandssögunnar og okkur ber skylda til þess hér á vettvangi alþingis að skapa væntingar hjá þessari kynslóð því að það er jú hún sem mun fyrst og síðast koma að því að greiða þennan stærsta víxil sem blasi við okkur á öllum lýðveldistímanum hvað þurfum við að gera til þess að snúa úr vörn í sókn við þurfum að skapa trúverðugleika við þurfum að vera með trúverðugleika í ríkisfjármálum og þess vegna hlýtur það að vekja mikla furðu hér og ég vil spyrja hæstvirtan forsætisráðherra að því hvort það standi virkilega ekki til hjá þessari ríkisstjórn að leggja fram fjáraukalagafrumvarp hér á þessu sumarþingi í ljósi þess að það blasir við okkur öllum að forsendur fjárlaga standast ekki til að mynda var gert ráð fyrir því að innflutningur á bílum mundi falla um fimmtán prósenta vegna fjárlaga ársins tvö þúsund og níu hver er staðreyndin innflutningur á bílum hefur dregist saman um níutíu prósent á þessu ári það eru fjörutíu prósent tollar á innflutningi á bílum fyrir utan það að tuttugu og fjögur og hálft prósent virðisaukaskattur leggst við hverja sölu það er alveg ljóst að tekjulind fjárlaga er gjörsamlega brotin við hljótum líka að spyrja okkur að því því hvernig standi á því að stýrivextir sem þessi ríkisstjórn boðaði að yrðu tvö til þrjú prósent við árslok skuli núna þegar við erum komin fram á mitt ár vera þrettán prósent hvaða atvinnulíf og hvaða heimili stendur til lengdar undir því að greiða þessa himinháu vexti kannski aðallega sú kynslóð sem er á aldrinum tuttugu og fimm til fjörutíu og fimm ára hvers er ætlast til af okkur hér á háttvirtu alþingi hvers er ætlast til af okkur hér núna á sumarþingi það komu saman hér á

fyrir það að alvarlegt kerfishrun blasi hér við okkur öllum okkur hér til upprifjunar höfum við ekki upplifað það að raddir fólksins hafi áður komið saman hér á austurvelli og beðið um aðgerðir jú ég segi það hér að ætli ríkisstjórnin að að fljóta sofandi að feigðarósi með algjöru aðgerðaleysi til handa skuldugustu kynslóð íslandssögunnar sem er unga fólkið í dag og algjört aðgerðaleysi gagnvart íslensku atvinnulífi er því miður ekki von á góðu hér í samfélaginu ríkisstjórnin hefur lagt fram útrétta hönd hér og beðið okkur í stjórnarandstöðunni að fara með í þessa vegferð um það hvað við getum gert til þess að breyta þessari stöðu sem blasir við ég vil þá byrja á því að biðja hæstvirt ríkisstjórn um að horfa til þess sem aðrir en menn úr þeirra eigin flokkum leggja til því að við þurfum að standa saman en því miður er fátt sem þessi ríkisstjórn hefur